Das Wirtschaftswachstum für 2015 in der Europäischen Union ist zwar vielleicht ein kleiner Silberstreif am Horizont. In Wirklichkeit müssen wir das jedoch sehr kritisch betrachten und hinterfragen.

Diese externen Faktoren sind der niedrige Wechselkurs des Euro im Vergleich zu anderen Währungen, das ist das der EZB, und es ist natürlich der Ölpreis.

Ein zweiter Punkt, der kritisch zu betrachten und kritisch zu hinterfragen ist Die Realität in den Mitgliedstaaten ist ja eine völlig andere es wurde heute schon angesprochen. Wenn Sie die Wachstumsraten von Irland oder Spanien nehmen, und wenn Sie dann Zypern mit einem Minuswachstum nehmen, dann wissen wir doch, dass die Mitgliedstaaten die Strukturreformen nicht umgesetzt haben, dass es keine Haushaltskonsolidierung gibt, und dass das deshalb eine Zahl ist, die uns nicht wirklich weiterbringt.